Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Vse kaže, da niste edini zapletenim jezikom pri lastninjenju. Ampak pri lastninjenju in pri, pričujočem predlogu imamo bistveno večji problem kot izgovorjava njegovega naziva. Problem je v tem, da samo lastninjenje obravnava kot neko izvršeno dejstvo, kot nekaj neproblematičnega in samoumevnega, nekaj, kar je treba samo kozmetično popraviti, malce ošiliti in bolje regulirati. Vlada uvodu podaja povsem nekritičen opis in analizo lastninjenja. Zatrjuje, da je lastninjenje pomemben dejavnik dobro delujočih finančnih trgov, da omogoča širšo porazdelitev tveganj v finančnem sektorju in sprostitev dodatnih posojil za gospodarstvo. Lastninjenje naj bi, tako vlada, izboljšalo učinkovitost finančnega sistema in zagotovilo dodatne možnosti za naložbe. Koristno naj bi bilo tako za kapitalske trge kot za državljane. Potem pa, po tej izčrpni hvalnici lastninjenju , v enem stavku, tako mimogrede, omeni tudi napake, ki so bile storjene pri lastninjenju pred finančno krizo leta dva tisoč osem. Sprašujemo se, ali je vlada pozabila, da je bilo ravno lastninjenje eden od temeljnih vzrokov za izbruh finančne krize, ki je na globalni ravni povzročila recesijo, množično nezaposlenost, revščino in številne državljane države in državljane potisnila na rob bankrota. Naj spomnim, da je bilo prav lastninjenje v ozadju zloma hipotekarnega trga v ZDA. Prav lastninjenje je omogočilo eksponentno rast špekulativnih finančnih naložb, ki so prek razpršitve tveganja ogrozile celoten svetovni finančni sistem. Stroške propadlih špekulacij z lastninjenjem , ki so jih sanirale države, pa so nazadnje prek varčevalnih ukrepov drago preplačali delovni ljudje. Naj razložim. Model hipotekarnega bančništva v ZDA je temeljil na načelu posodi in daj naprej, v skladu s katerim so banke na primarnem trgu odobravale nova hipotekarna posojila ter jih nato na sekundarnem trgu prodajale drugim finančnim institucijam. Te so z lastninjenjem odkupljenih posojil ustvarile toksične dolžniške vrednostne papirje za prodajo institucionalnim investitorjem. Osnovna pomanjkljivost opisanega modela je bila, da je temeljil na predpostavki naraščanja cen nepremičnin. Te so v ZDA od osemdesetih let naprej realno rasle. Zato tudi bank ni pretirano skrbelo, ali bodo posojilojemalci na dolgi rok sposobni odplačati najeto posojilo, ampak so se zanašale predvsem na rast vrednosti zavarovanja oziroma hipoteke. Ta kalkulacija pa se potem ni več izšla, ko so cene nepremičnin začele padati. Kar se je v Združenih državah zgodilo v letu dva tisoč šest. Posledice zloma hipotekarnega trga so bile katastrofalne. In znova, drugič križ so nosili delovni ljudje in najšibkejši. Treba se je zavedati, da je k temu odločilno prispevalo lastninjenje. Banke pri odobritvah posojil ravno zaradi lastninjenja niso imele zadostnega interesa za dovolj skrben pregled in kasnejši nadzor posojilojemalcev, saj so njihova posojila lahko prepakirala z drugimi in jih prodala naprej investitorjem po vsem svetu. Takšna, visoko opevana razpršitev tveganja je ob poku hipotekarnega balona pokazala svoj pravi obraz. Iz nepremičninskega trga v Združenih državah se je kriza razširila na bančni sektor v Evropi in drugje ter nazadnje cel svet pahnila v recesijo. Zopet, tretjič, križ so nosili delovni ljudje in najšibkejši. V Sloveniji sicer trg lastninjenja ni razvit. Toda, izkušnje zadnje gospodarske krize nas učijo, da Slovenija za to ni nič manj varna prej škodljivimi učinki globalnega trga lastninjenja. Evropska uredba o lastninjenju, ki prehaja v našo zakonodajo, se regulacije tega trga loteva zelo pomanjkljivo. Zelo nezadostno. Sicer uvaja predpise za razlikovanje med manj tveganimi in bolj tveganimi, produkti lastninjenja. Pristojne organe pooblašča za izvajanje nadzora nad temi produkti ter določa globe za neizvajanje pričujočega zakona. toda, namesto uvajanja ohlapne regulacije trga lastninjenja, bi morali razmišljati o njegovi radikalni omejitvi. Tega se Zakon o izvajanju uredbe ne loteva. Lastninjenje je slaba ideja. Zato ga v Levici ne bomo podprli . Hvala. Hvala lepa. Gospod Siter, ...